Domnule președinte, uniunea energetică trebuie să aibă ca element central o piață internă a energiei eficientă și funcțională, care să asigure competitivitatea economiei europene, creștere economică și locuri de muncă, prețuri accesibile și competitive pentru consumatorii individuali și pentru consumatorii industriali și protejarea consumatorilor vulnerabili. Domnule vicepreședinte, salut angajamentul puternic al dumneavoastră de a adresa problema sărăciei energetice și cred că sunteți de acord ca viitoarele propuneri legislative să conțină măsuri în această direcție, iar grupul SD vă va acorda tot sprijinul necesar. Împreună, trebuie să dezvoltăm o abordare puternică și cuprinzătoare a sărăciei energetice, să sprijinim statele membre în adoptarea celor mai bune strategii pentru a combate sărăcia energetică prin identificarea de bune practici și schimbul de informații, de exemplu o mai mare posibilitate a statelor membre de a cunoaște care sunt cele mai bune practici la nivelul celor 28 de state membre. Autoritățile locale și autoritățile naționale de reglementare, companiile energetice joacă un rol critic pentru a se asigura că piețele funcționează într un mod care nu dezavantajează consumatorii vulnerabili prin garantarea aprovizionării, instituirea de coduri de conduită pentru actorii de pe piață și identificarea de către companii a consumatorilor vulnerabili. Scopul nostru comun ar trebui să fie prețuri reduse de energie pentru consumatorii casnici și industria europeană și trebuie să găsim soluții pe termen lung pentru rezolvarea acestor probleme. Vreau să știți că ne vom opune oricăror măsuri și decizii care ar conduce la o creștere a prețurilor la energie electrică. Acest lucru ar însemna o nouă criză economică în Europa, o nouă lovitură adresată consumatorilor europeni și ne vom opune din toate puterile noastre oricăror asemenea măsuri. Iar pentru a pune cetățenii în centrul uniunii energetice, trebuie să le permitem și să le facilităm participarea puternică pe piețele de energie, furnizând totodată informații adecvate consumatorilor vulnerabili. Vreau să o felicit pe colega noastră Theresa Griffin pentru că a făcut o muncă foarte complexă în această direcție, iar raportul se va vota mâine.